Vďaka medializovanej kauze teraz už bývalého poslanca a podpredsedu ľudskoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra Jánoša rezonuje téma násilia páchaného na ženách aj v slovenskej spoločnosti. Pán Jánoš, ktorý je obvinený z týrania svojej manželky, je stíhaný na slobode. A napriek tomu, že od vznesenia obvinenia ubehol už viac ako polrok, prípad sa nikam nepohol. Rovnako sa takmer nič nezmenilo v oblasti ochrany a pomoci týraným ženám, ktoré pozornosť médií nepútajú. Napriek tomu, že čelní predstavitelia vlády mali po zverejnení tohto prípadu silné reči o prijímaní účinných opatrení, zostalo len pri sľuboch a kozmetických úpravách. Bezplatná právna pomoc pre ženy je stále nedostupná, obete násilia sa neprestávajú sťažovať na necitlivý a neprofesionálny postup polície, prokuratúry a súdov, štátny systém financovania krízových centier pre týrané ženy neexistuje. Výsledkom je, že obete násilia nemajú dôveru v inštitúcie, nemajú kam od násilníka odísť, trpia v tichosti.

Hovorím o tom preto, lebo práve neziskové organizácie podporované z európskeho programu Daphne sú pre týrané ženy častokrát jedinou slamkou, ktorej sa môžu chytiť. Sú to totiž tieto organizácie, ktoré poskytujú ženám psychologickú pomoc, sprevádzajú ich k lekárovi, na políciu, pomáhajú im nájsť bezpečné bývanie.